Ovšem jakou formou, to už je jiná píseň.

Na rozdíl od pana zpravodaje si ale nemyslím, že jde pouze o štvavou kampaň.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří se na této nesnadné práci podíleli.

Nicméně za naši frakci zůstává v návrhu směrnice i nadále několik ustanovení, která nemůžeme podpořit. Doufám v podporu našich pozměňovacích návrhů k článku 4, kde chceme zajistit, že i v dnešní době budou moci vzdělávací instituce používat k výuce digitalizované materiály, ukázky písniček bez nutnosti uzavírat smlouvy.

13. Vím, že všechny politické frakce jsou u tohoto bodu rozdělené, ale věřím, že jsme schopni dohodnout kompromis.